virðulegi forseti ég vil eins og aðrir sem hér hafa talað þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram og sérstaklega vil ég færa forsætisráðherra þakkir fyrir þá skýrslu sem hann flutti hér fyrr og í upphafi umræðunnar að mínu mati var hún greinargott yfirlit bæði yfir þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og eins líka þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur gripið til á undanförnum mánuðum og missirum til þess að mæta þeim vanda sem að okkur steðjar það er mín skoðun að ein af þeim niðurstöðum sem hafa fengist hér í umræðunni í dag sé sú að allt tal um aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar að ríkisstjórnin hafi sofið á verðinum að ríkisstjórnin hafi ekki skynjað vandann og ekki gert sér grein fyrir því hvernig ætti að mæta honum að ég á von á því að sá tónn muni breytast mjög hjá stjórnarandstöðunni það er eðlilegt að stjórnarandstaðan hafi uppi gagnrýni um efnahagsstjórn það er hlutverk hennar

í dag reynt að greina þann vanda sem uppi er ég er þeirrar skoðunar að við verðum auðvitað að horfast í augu við það að eitt af því sem hefur farið úrskeiðis á undanförnum árum er það að ríkisútgjöld hafa vaxið alveg óhóflega hér á landi langt umfram það sem var eðlilegt að þau ættu að gera það setur auðvitað suma stjórnarandstæðinga í ákveðna erfiða stöðu af því að flestir stjórnarandstæðingar hafa verið að kalla eftir auknum ríkisframkvæmdum á undanförnum árum auknu framlagi til menntamála auknu framlagi til heilbrigðismála vegamála og allra þeirra málaflokka sem menn vilja svo gjarnan styðja við en það hefur þýtt það að ríkisútgjöldin hafa aukist með þessum hætti sem raun ber vitni ég er einnig þeirrar skoðunar að það hafi gert okkur vandann erfiðari að fást við sú stefna sem hefur verið uppi varðandi íbúðalánasjóð það gengur auðvitað ekki og getur ekki gengið til lengdar að ríkið setji út peninga með annarri hendinni á ákveðnu vaxtastigi reyni að hafa vextina háa til þess að stöðva verðbólgu en með hinni hendinni láni út peninga á allt öðru vaxtastigi það kemur fyrst og síðast niður á þeim sem tóku þau lán vegna þess að þegar svona misvægi myndast kemur það út með verðbólgu og það er verðbólgan sem er hættulegasti óvinurinn fyrir allt launafólk því að það er verið að plata fólk með því að halda því fram að það hafi það betra með því að vera að lána út peninga út úr íbúðalánasjóði á þessum lágu vöxtum þegar afleiðingin verður síðan þessi að verðbólgan hleypur upp það er líka hitt sem ég hef sannfæringu fyrir að við þurfum að líta mjög nákvæmlega á stefnu seðlabankans á undanförnum árum hafa menn verið að benda á það að sú stefna sem þar er fylgt sú aðferðafræði og sú hugsun mundi fyrr eða síðar lenda á vegg ég tel að svo sé komið að staðan sé sú að seðlabankinn sem lýtur nú lögum sem snúa að því að gengið eigi að ráðast af markaði og eftir eigi að bera mark af efnahagslífinu efnahagsstarfseminni framboði og eftirspurn að menn séu komnir í þá stöðu sem enginn hafði látið sér detta í hug að ætti að vera mögulegt að menn séu að reyna að stýra genginu með vaxtastiginu það segir sig sjálft að auðvitað getur það ekki gengið nema í einhverja örskotsstund og og því hljótum við að velta því fyrir okkur af mikilli alvöru til hvaða ráða við þurfum að grípa þar hitt er líka það að hávaxtastefnan hefur því miður af því að þannig eru bara aðstæður hér á íslandi við höfum þessa verðtryggðu krónu við höfum þennan opna fjármálamarkað við höfum þennan stóra hluta af lánum landsmanna í erlendri mynt hefur það gert það að verkum þessi mikli vaxtamunur að innflutningur til landsins hefur verið of ódýr möo kaupmáttur þjóðarinnar hefur vaxið umfram það sem eðlilegt er ef maður skoðar hver aukningin hefur verið í framleiðni og ber það saman síðan við kaupmáttaraukninguna sést það auðvitað að með því að hafa gengið svona sterkt hefur verið búinn til falskur kaupmáttur þegar við hér úr þessum ræðustóli höfum áhyggjur af því að það muni rýrna kaupmáttur almennings verðum við að horfa til þess að hluti af þeim kaupmáttarauka sem við höfum verið að njóta hefur meðal annars verið til kominn vegna þessarar stöðu fram hjá því verður ekki litið að þegar olía hækkar í verði á heimsmarkaði þegar matvæli hækka í verði á heimsmarkaði og þegar hrávara hækkar í verði á heimsmarkaði þá hefur það að segja með lífskjörin á íslandi ef maður ætlar að reyna að plata sig fram með því ef maður ætlar að reyna að koma í veg fyrir það að það komi inn í landið er bara verið að fresta vandanum og gera hann erfiðari vandinn líka með þá hávaxtastefnu sem hefur verið í gangi er sá að þar með varð útrásin ódýrari það var betra að taka íslenskar krónur breyta þeim yfir í evrur eða dollara og fjárfesta erlendis þessi stefna hefur því valdið okkur töluvert miklum vandræðum staðan er þessi seðlabankinn vinnur eftir þeim lögum sem við settum hér í þingsal árið tvö þúsund og eins og hann hefur þetta eina stjórntæki sem eru vextirnir

hár leiðir af sjálfu sér til vandamála í okkar hagkerfi þetta er eitt af þeim stóru verkefnum sem við stöndum frammi fyrir og ég held því fram að það sé mikill misskilningur að halda að það leysist bara með því að við tökum upp evru það er ekki þannig þeir sem fylgjast með fréttum erlendis frá fylgjast með umræðu um efnahagsmál á írlandi eða á spáni eða annars staðar sjá að það er ekkert allt unnið með því það eru gríðarleg efnahagsleg vandamál sem geta myndast við það að hafa mynt sem ekki er í takti við eigið hagkerfi þeir sem halda að íslenska hagkerfið sé nær hagsveiflu evrópusambandsins en til dæmis það írska eða spænska gætu lent í afskaplega óþægilegum uppgötvunum innan ekki svo langs tíma frá því ef við tækjum upp evru síðan er auðvitað hitt að það eru ákveðin vandamál

en staðan er auðvitað þessi að lánsfjárkreppan alþjóðlega verður ekki leyst hér á íslandi en hún hefur alveg gríðarleg áhrif á okkar stöðu hún hefur fyrst og síðast áhrif á íslenska bankakerfið hún veldur því að bankarnir eiga erfiðara með að fjármagna sig og áhættan af þeirra rekstri er meiri en ella við verðum raunverulega að bíða og vona að þessi kreppa leysist sem fyrst ef hún leysist ekki mun hún valda okkur meiri og meiri vandamálum ríkissjóður er vel settur til þess að fást við þessi vandamál vegna þess að það hefur verið rekin sú stefna að greiða upp skuldir hans og menn hafa aukið tekjurnar með því að auka hvatann í hagkerfinumeð skattalækkunum og öðru slíku fyrirtækin eru því miður mörg hver mjög illa sett og illa í stakk búin til þess að mæta þessum vanda það má halda því fram að margir af forustumönnunum í íslensku atvinnulífi hafi farið offari í rekstri fyrirtækja með því að allt að því hreinsa út eigið fé í sumum þeirra gera þau mjög viðkvæm einmitt fyrir þessari tegund af kreppu sem við nú stöndum frammi fyrir sama má segja með fjármálafyrirtækin vöxtur þeirra hefur verið alveg gríðarlegur hann hefur reyndar

á milli seðlabankans og getu hans og síðan starfs bankakerfisins þetta er eitt af þeim vandamálum sem erlenda lánsfjárkreppan eykur og magnar upp spurningin er síðan þessi hvað getum við gert það eina sem við höfum virkilega í höndunum núna er að nýta okkur það tækifæri sem við höfum í orkuiðnaði og þeim atvinnutækifærum sem svo sannarlega eru til staðar í landinu við erum bara svo blessuð og heppin þjóð að búa yfir svo gríðarlegri orku sem er bæði græn og

furðulegt að láta sér detta það í hug að við eigum að ekki að nýta okkur þessa gæfu framtíðin fyrir íslenskt samfélag er mjög björt ég hef alla trú á því að við eigum eftir að sjá á næstu árum og áratugum öflugt og öflugra íslenska samfélagið það sem við þurfum að gera núna er að færa þá framtíðarsýn inn í núið við þurfum að sannfæra hinn erlenda fjármálamarkað við þurfum að sannfæra sjálf okkur um það að við komust í gegnum þann skafl sem við núna stöndum frammi fyrir það er aðalatriðið það er meginverkefni stjórnvalda og ég tel að á undanförnum mánuðum hafi ríkisstjórn íslands undir forustu geirs h haarde hæstvirtur forsætisráðherra sýnt að þar er til staðar öll sú geta og öll sú ábyrgð sem anuðsynlegt er og ekki bara þar ég vil líka taka fram að ég tel að bæði verkalýðshreyfingin bændurnir og fleiri sem að þessum málum hafa verð að koma nú á undanförnum mánuðum hafi sýnt mikla ábyrgð í sínum málflutningi því eigum við að fagna og við eigum að nýta þá samstöðu sem við getum náð saman í okkar samfélagi bæði hér í þessum þingsal í samvinnu stjórnar og stjórnarandstöðu og síðan á milli þeirra aðila sem mest hafa hjá það að segja hvernig okkur gengur að komast í gegnum þau vandamál sem fram undan eru